Spoštovani vsi, ki spremljate to sejo! Pred nami je predlog zakona o novih policijskih pooblastilih. Gre za to, da spremembe so seveda v tej družbi spreminjajoče se kriminalitete potrebne, vendar ne smemo zlorabiti teh sprememb v luči ogrožanja človekovih pravic. Zakaj te spremembe? Ali je varnostna situacija res tako slaba? Statistike o kriminaliteti ne kažejo poslabšanja kriminalitete v Sloveniji. Seveda smo vsak dan priča tako, kot včeraj, napadom in drugim ogrožanjem varnosti, vendar to ne sme vplivati na to, da smo pripravljeni dati človekove pravice na razpolago zaradi varnosti. Pri varnosti obstaja en paradoks. In sicer več varnosti, kot obljubiš, bolj ogrožene se ljudje počutijo in bolj jih je strah. Seveda bolj, kot jih je strah, pravic so pripravljeni žrtvovati za varnost in ta spirala se samo vrti. Ljudje so vedno bolj pod strahom, hkrati pa varnosti ni več. Vprašati se moramo, kaj želimo, ali varnost ali nadzor. Seveda nekateri od predlaganih ukrepov pomenijo več nadzora. Več nadzora pa pomeni, da so lahko večje zlorabe. Če pogledamo te spremembe, kaj se v polici dogaja. Dogaja se to, da so plače slabe, da procentualno je plača vedno nižja. Plače so bile v preteklosti boljše. Vedno več imajo nalog, s tem zakonom se predlaga vedno več novih nalog. Z novimi nalogi nova usposabljanja, novo delo. Že sedaj so več kot stoprocentno obremenjeni in dobili bodo nove naloge. Ne bo pa se zaposlilo več ljudi. Prav, z#, obstoječo formacijo bodo izvedli več nalog za manj ali več ali enako denarja. Zdaj, kriminaliteta se vsekakor spreminja in potem spremembam je potrebno slediti. Vidimo, da je ekonomska ogroženost ljudi tako v policiji ko drugje vedno večja. In pritiski po spremembah v policiji zaradi tovrstne ogroženosti so vedno več. Problem staranja v policiji. Vedno več novih nalog, ki zahtevajo večjo usposobljenost, vendar populacija je vedno starejša. Kaj je z usposabljanjem? Vidimo, da je usposabljanj vedno manj in vedno manj denarja je namenjeno. Vse to posledično kaže na to, da raziskave kažejo, v policiji je vedno več stresa in vedno več pregorelosti. To pa pomeni, da lahko prihaja do vedno več kršitev in policisti se počutijo ogroženosti. Bojim se, da nekatere predlagane spremembe grejo bolj v smeri, ker se policisti počutijo ogrožene in so v slabši psihofizični kondiciji, bi imeli raje več pooblastil, da bi se počutili varne. Statistike kažejo, da je psihofizična kondicija v policiji vedno slabša. Se sprašujem, ali nova pooblastila povzročijo več ali manj stresa in obremenitve v polici. Drugi pomemben vidik sprememb delovanje pravne države. Če vemo, da je antipod pravni državi policijska država, skozi zgodovino lahko ugotavljamo, da kadarkoli so policija in tožilstvo prekoračili pooblastila mora odreagirati pravna država. In ravno zato je bil v Sloveniji vpeljan institut preiskovalnega sodnika. Preiskovalni sodnik ima funkcijo ščititi človekove pravice in pomeni nadzor nad delovanjem policije in tožilstva. Če pogledamo na primer uveljavljanje pravic pri hišni preiskavi, utemeljeni razlogi za sum, ki jih mora predložiti policija, so podlaga za poseg v človekove pravice glede nedotakljivosti stanovanja. In tukaj trčimo na ta problem pooblastil in človekovih pravic. Seveda v Sloveniji poteka intenzivna razprava o tem, ali ukiniti institut preiskovalnega sodnika ali ne in kdo bo prevzel potem te nadzorne funkcije varovanje človekovih pravic. Ravno tako pri prikritih preiskovalnih ukrepih, državni tožilec pomeni tisto funkcijo nadzora na delom policije, ker odredi nekatere preiskovalne ukrepe, tiste, ki jih ne odredi preiskovalni sodnik. Standardi, ki se nižajo, nižajo funkcijo nadzora s preiskovalnega sodnika na državnega tožilca, jim pa tiste funkcije, ki jih je imel državni tožilec na predstojnika v polici. Seveda gre tukaj za poseg v pravice. Vprašljiv je dokazni standard potem v nadaljnjih postopkih v na sodišču in pa delovanje kontrolnih mehanizmov, ki smo jih skozi zgodovino vpeljali. Prav, sprašujem se o načelu sorazmernosti in pa o tem, ali lahko z milejšim sredstvom dosežemo enake ali še ... Vemo, da v zgodovini, ko smo prikrite preiskovalne ukrepe prinesli s takratne službe Sove na kriminalistično policijo, so ljudje mislili, da ni potrebno več klasičnega dela, ampak opravili preiskovalni ukrepi, kar se potem ni zgodilo. Če konkretiziram par primerov glede zaslišanja. Zasliševal je včasih preiskovalni sodnik in vse, kar so ljudje izjavili pred preiskovalnim sodnikom, kjer je bila možnost obrambe tako s strani odvetnika, kot tudi snemanja in vse, kar pritiče tovrstnemu zaslišanju, to je bil dokazni standard, kar se je uporabilo v nadaljnjih dokaznih postopkih. Policija je zbirala obvestila in o tem naredila uradni zaznamek in vse, kar so ljudje izjavili pred kriminalistično policijo, ni bilo uporabljeno v nadaljnjih postopkih pred sodiščem. Še več, sodniki, ki so bili v funkciji preiskovalnega sodnika, so se morali zaradi okuženosti, če so sodelovali v nadaljnjih stopnjah, izločiti. Potem smo zaradi dolgotrajnih postopkov in sprememb izjav med zbiranjem obvestil in na sodišču uvedli noviteto, da tudi policisti lahko zaslišujejo, seveda pod enakimi pogoji, kot je to naredil preiskovalni sodnik. Nov predlog še niža standarde, da ne bi bilo potrebno biti v prisotnosti odvetnika zaslišan, da pa bi se samo snemalo. Menim, da tukaj gre za prevelik pritisk možne zlorabe in tudi za nadaljnje probleme pri dokazovanju na sodišču. Drugi problem, združevanje primerov. primerov je že sedaj možno na sodiščih. izkušnje kolegov iz Avstrije s, sem veliko sodeloval, grejo ravno v nasprotno smer. Primere samostojno vodijo posamično in s tem dosegajo večje učinke, kajti če so združevali primere, je odvetnik spodbil eden od večjih primerov, in to je vrglo luč suma na dokaznost na sodišču in postopki so padali. Podobno je pri uporabi paralizatorja. To je bilo že večkrat razpravljano, tako v strokovni javnosti kot tukaj v parlamentu, seveda se strinjamo, če se paralizator uporablja pod enakimi pogoji kot orožje, se pravi, namesto orožja. Kakor hitro znižamo standarde uporabe paralizatorja, potem zaradi strahu in slabe psihofizične kondicije posameznika zelo hitro pride do zlorab in uporabe vsevprek, kar pa seveda ni dobro na učinek človekovih pravic. In še en primer lahko rečemo, zbiranje evidenc, seveda v sodobnem svetu obstaja pa tudi velike zlorabe tovrstnih evidenc, če samo pogledamo uničevanje prikritih preiskovalnih ukrepov na sodišču, se pravi, kdo bo nadzoroval, ali se te evidence uporabljajo v skladu z zakonom ali se uničujejo in kako postopki potekajo. Prav zaradi navedenih pripomb menim, da predlog v tej fazi ne velja podpreti. Hvala.